við innflutning landbúnaðarafurða nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund guðmund b helgason ráðuneytisstjóra og ólaf friðriksson skrifstofustjóra frá landbúnaðarráðuneyti sigurgeir þorgeirsson og ernu bjarnadóttur frá bændasamtökum íslands sigurð jónsson frá samtökum verslunar og þjónustu einar örn davíðsson frá félagi íslenskra stórkaupmanna og gísla tryggvason talsmann neytenda málið var sent til umsagnar og bárust umsagnir frá neytendasamtökunum samtökum atvinnulífsins og samtökum verslunar og þjónustu tollstjóranum í reykjavík alþýðusambandi íslands og talsmanni neytenda meginefni frumvarpsins er að skapa landbúnaðarráðherra traustan lagagrundvöll til að úthluta öðrum tollkvótum en þeim sem úthlutað er á grundvelli

um aðgerðir til lækkunar matvælaverðs hluti þessara aðgerða snýr að samningum um gagnkvæmar tollalækkanir og bættan markaðsaðgang gagnvart helstu viðskiptalöndum íslands í framhaldinu var efnt til samningaviðræðna við evrópusambandið um tvíhliða viðskipti með landbúnaðarvörur og náðust samningar um síðastliðin áramót sem taka gildi fyrsta mars næstkomandi samkomulagið er gert á grundvelli nítjánda grein e e s samningsins sem kveður á um reglulega endurskoðun á viðskiptum með landbúnaðarafurðir milli e e s aðildarríkjanna og evrópusambandsins umrætt samkomulag er hið fyrsta sem ísland og evrópusambandið hafa gert um viðskipti á grundvelli þeirrar greinar í samkomulaginu eru meðal annars veittir gagnkvæmir tollkvótar án aðflutningsgjalda í umfangi sem ekki hefur áður þekkst í milliríkjasamningum íslands ísland veitir e s b kvóta fyrir kjöt kjötvörur kartöflur rjúpur og ost en fær í staðinn kvóta fyrir skyr smjör og pylsur gildissvið frumvarpsins er bundið við tolla og hefur ekki áhrif á heilbrigðiskröfur sem gerðar eru til innfluttra matvæla nefndin leggur til ýmsar breytingar á frumvarpinu í fyrsta lagi er lögð til breyting á nokkrum greinum laga númer níutíu og níu nítján hundruð níutíu og þrjú um framleiðslu verðlagningu og sölu á búvörum þess efnis að leiðréttar eru tilvísanir í núgildandi tollalög númer áttatíu og átta tvö þúsund og fimm í öðru lagi er lögð til orðalagsbreyting á fjórðu grein frumvarpsins á þá leið að öðru efnismgr verði felld brott og efni hennar fært í fyrsta efnismgr þessar breytingar sem þarna er um að ræða eru má segja tæknilegar en ekki efnislegar nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með framangreindum breytingum sem gerð er tillaga um í sérstöku þingskjali einar már sigurðarson og gunnar örlygsson voru fjarverandi við afgreiðslu málsins anna kristín gunnarsdóttir jóhann ársælsson og jón bjarnason skrifa undir álitið með fyrirvara og áskilja sér rétt til að leggja fram og styðja breytingartillögur við málið undir álitið skrifa jón kristjánsson varaformaður kjartan ólafsson anna kristín gunnarsdóttir með fyrirvara jóhann ársælsson með fyrirvara guðmundur hallvarðsson